Monsieur le Président, quand on présente un travail comme celui là, il est d'usage de remercier les collègues pour le travail accompli. Je le ferais bien volontiers, mais je voulais commencer par remercier d'autres personnes.

Cela n'est jamais un choix facile parce que, pour les lanceurs d'alerte, c'est faire le choix de la vérité, faire le choix de l'éthique, faire le choix de l'intérêt général, et c'est très souvent un choix qui se fait à ses propres risques et périls. Je voulais aussi souligner que c'est la première fois que ce Parlement adopte un texte sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est assez surprenant, parce que d'autres institutions ont déjà adopté des résolutions sur ce sujet je pense, en particulier, au Conseil de l'Europe, qui a adopté une résolution en 2014, qui fixe des objectifs ambitieux et élevés, objectifs sur lesquels d'ailleurs nous nous sommes basés dans nos travaux. J'ai parlé d'Antoine Deltour et de Raphaël Halet, et je voulais aussi souligner que, par contre, ce Parlement a souvent appelé à la protection des lanceurs d'alerte et que cela a souvent été dans le cadre des résolutions qui ont suivi l'affaire LuxLeaks.

2. Alors, oui, nous avons remercié Antoine Deltour et Raphaël Halet, nous avons même remercié Antoine Deltour avec le prix du citoyen européen. Nous avons pris des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale grâce à lui grâce à eux mais aujourd'hui, Antoine Deltour et Raphaël Halet ont été condamnés à de la prison avec sursis. Alors, nous, nous avançons, nous travaillons et nous améliorons le quotidien des citoyens européens dans la lutte contre l'évasion fiscale, mais eux sont toujours condamnés.

Dans ce texte, nous posons un cadre qui peut servir de base à une protection efficace. En particulier, nous proposons une définition large des lanceurs d'alerte, en considérant que nous ne devons pas nous attacher à une situation particulière salariés, sous traitants, consultants mais plutôt à la nature de l'information qui est révélée, et donc considérer qu'à partir du moment où un lanceur d'alerte divulgue une information sur des agissements contraires à l'intérêt général européen, à ce moment là, il doit être protégé. Justement, quelle protection pour les lanceurs d'alerte? On sait que, très souvent, quand on parle, on est soumis à énormément de pression, voire à des représailles.

Nous souhaitons aussi que les lanceurs d'alerte puissent faire l'objet d'un soutien judiciaire financier lorsque c'est nécessaire.

C'est pourquoi nous devons pouvoir également apporter un soutien financier dans certains cas, mais également une aide psychologique, parce que c'est à chaque fois une épreuve de se confronter à des organisations qui, elles, ont énormément de moyens énormément de moyens d'action et de moyens de pression. Cette nécessité de rééquilibrer le rapport de forces, nous voulons aussi qu'elle soit prise en compte lorsqu'un lanceur d'alerte salarié fait l'objet de mesures à l'intérieur de son entreprise, pour qu'il appartienne bien à l'employeur d'apporter les garanties sur le fait qu'il ne s'agit pas là de représailles. Nous faisons une proposition importante nous voulons que soient mises en place des autorités indépendantes pour accueillir, aider et conseiller les lanceurs d'alerte. Nous l'avons dit, ils sont souvent en situation de fragilité et livrés à eux mêmes face à des organisations puissantes et, donc, ce réseau d'autorités indépendantes, avec une autorité indépendante européenne qui pourrait assurer la coordination et une voie de recours pour les lanceurs d'alerte, nous semble particulièrement important.

Je pense à Mme Grataloup, en particulier, qui a essayé d'alerter la compagnie Monsanto des méfaits, qui a essayé d'alerter les autorités nationales et qui n'a pas été entendue.

ce sont les cas dans lesquels les lanceurs d'alerte sont les plus exposés. Quel sens cela aurait il de vouloir supprimer la protection des lanceurs d'alerte justement pour ces cas les plus graves qui nécessitent de s'adresser directement à la presse? Ce n'est ni plus ni moins que nier le droit des citoyens à une information de qualité et supprimer les sources du journalisme d'investigation.